hæstvirtur forseti umræða um eignarhald á bújörðum hafa verið mikið til umfjöllunar á háttvirtu alþingi enda ekki að ástæðulausu það er nauðsynlegt að alþingi íslendinga fylgist mjög vel með þróun mála hvað þau mál áhrærir því að hér er um mjög stórt mál að ræða því hef ég beint fyrirspurn til hæstvirts landbúnaðarráðherra hvort ráðherra telji rétt að breyta jarðalögum í ljósi þess að jarðir hafa safnast á færri hendur á síðustu árum og í öðru lagi hvort ráðherra hafi upplýsingar um hversu margir einstaklingar og lögaðilar eiga meira en þrjú lögbýli og hversu mörg frá því að þessi fyrirspurn var lögð fram hafa komið fram margar upplýsingar um þróun mála og veit ég að margir þingmenn hafa þær upplýsingar undir höndum en engu að síður tel ég vert að fara yfir þessi mál hér í sölum alþingis því eins og ég sagði áðan er hér um gríðarlega stóran og mikilvægan málaflokk að ræða á undanförnum árum hafa sem betur fer jarðir í eigu bænda meðal annars og annarra landeigenda hækkað verulega og er það vel því að fyrir einungis nokkrum árum

út úr sinni stétt með smánarlega lítið andvirði af sölu sinna jarða þannig að sú breyting sem hefur átt sér stað hvað þau mál varðar er mjög góð og það að menn geti horfið með reisn frá sínu ævistarfinu er hið besta mál en ég tel að við þurfum að fylgjast mjög grannt með þessari þróun og þeim breytingum sem eru að eiga sér stað því að þetta mál snertir landsbyggðina sérstaklega og það búsetumunstur sem á að þróast þar nú í dag og á komandi árum og því mikilvægt að við fylgjumst mjög vel með þessu ég spyr hæstvirtur ráðherra aukalega að því hvort yfir standi einhver sérstök skoðun nú meðal annars á milli bændasamtakanna og ráðuneytisins um þessa þróun og hvernig að þessum málum er staðið ég veit til þess að í tíð síðasta hæstvirtur landbúnaðarráðherra voru þessi mál í skoðun í ágætri samvinnu á milli aðila og mér finnst brýnt að menn haldi vöku sinni í þessum efnum

en að sjálfsögðu geri ég mér grein fyrir hinni hliðinni á þessum peningi sem er sú að bændur fái sanngjarnt verð fyrir sínar eignir þessi mál þarf að skoða mjög vel og ég bíð spenntur eftir svörum hæstvirtur ráðherra gagnvart þeim spurningum sem ég hef lagt fram